Die Spekulationslust mit fremdem Kapital muss minimiert werden, und die Rating Agenturen müssen zum Thema gemacht werden. Wir brauchen eine neutrale, unabhängige Kontrolle und eine Klärung der Haftungsfrage bei falschen Bewertungen. Kanada, Japan, Brasilien haben sich bereits offen gegen eine Bankenabgabe ausgesprochen.

Finanzmarktregulierung wird sich nicht vermeiden lassen. Wir müssen jene in die Pflicht nehmen, die jahrelang von riskanten Spekulationen profitiert haben.